Kihívás részben amiatt, hogy hogy tudjuk biztosítani az aktív idősödést az idősödő társadalmunkban.

Tudjuk, hogy ezen a területen sok tennivaló van még.

Talán az a bizonyos európai év, ami az aktív idősödés éve lesz segíteni fog abban, hogy erre ráterelje a figyelmet. De mindenképpen elkövetkezik egy olyan időszak, amikor az idős emberek rászorulnak a szociális és egészségügyi ellátásokra, kevésbé tudják saját magukat képviselni, és itt még fokozottabb a felelősségünk abban, hogy ők is hozzáférjenek jó minőségű szolgáltatásokhoz. Különösen fontos ez az alacsony jövedelmű, szegény idősek számára, hogy megfelelő szolgáltatások álljanak rendelkezésre, illetőleg a tartós ápolásra, gondozásra szoruló kiszolgáltatott idősek esetében, akár otthon ápolásokról, akár intézményekről van szó.